Nie zgadzamy się z wieloma kwestiami, które w tej izbie mają większość, ale zasiadamy w tym parlamencie po to, by Europa była czymś lepszym, a nie czymś gorszym i jesteśmy zawsze gotowi na debatę w tej sprawie. Cenię w panu, panie przewodniczący, że pan na tę debatę z nami jest otwarty. Co do sprawy Romów, która tutaj była poruszana nieczęsto zgadzam się z przewodniczącym Schultzem, ale w tym zakresie zgadzam się z nim.